La vérité, c'est que depuis 2013, la Commission a proposé vingt cinq fois aux États membres un texte visant à mieux protéger les abeilles des pesticides.

L'agriculture intensive est le principal moteur de ce déclin et, avec elle, l'utilisation de pesticides à outrance. La vérité, c'est que les chefs d'État continuent de se cacher derrière des décisions pseudo européennes qui ne sont en réalité, ni plus ni moins, que les leurs. C'est que les progrès enregistrés sur l'utilisation durable des pesticides sont largement insuffisants, notamment en termes d'alternatives. C'est que ces mêmes chefs d'État doivent en finir avec leur hypocrisie sur la question des pesticides et cesser de dérouler le tapis rouge aux multinationales de l'agrochimie. Il est temps, Monsieur le Commissaire, que la Commission européenne tape du poing sur la table, exige que les États membres rendent des comptes et lancent, le cas échéant, des procédures d'infraction.